Konsekwentnie uważam, że wszelkie ograniczenia, które dotyczą producentów w Europie, powinny być wymagane od tych, którzy swoje produkty eksportują na rynek europejski, a więc powinniśmy dążyć do ustanowienia jednolitej zasady w tym zakresie.